Pošlji sporočilo osebi Klemen: Dragi Klemen, vabim te na svoj rojstni dan. Jutri praznujem enaindvajset let. Prinesi obilo veselja in dobre volje. V pričakovanju na odgovor te lepo pozdravljam. Okej, Google, odpri aplikacijo Gmail. Pojdi na spletno stran Facebook. Napiši mail: Dragi Mitja, sporočam ti, da je sestanek v sredo odpovedan. Ustvari koledarski dogodek: v petek prevzemi paket, nastavi alarm ob osmih zjutraj. Zabeleži seznam stvari: pojdi po nakupih, skuhaj kosilo, pojdi po otroke v vrtec, izmisli si pesem, ne pozabi na smeti v garaži. Spomni me, opomni me: v petek se srečam z Martinom. V sredo imam izpit. V soboto dedek praznuje rojstni dan. Čez deset dni bomo imeli zabavo. Čez tri dni bo rojstni dan praznovala moja sestra. Kdaj je moj naslednji sestanek? Objavi na Twitter: Kako lep dan je bil, želim si še več takšnih. Zabeleži moj najljubši recept. Kako pripraviti omleto z jajci? Kako pripraviti jajčno omleto? Ubij dve jajci v posodo in ju premešaj. Nato dodaj nekaj masla, segrej ponev in dodaj jajca. Na koncu dodaj še nekaj masla. Pokaži mi dogodke za naslednji teden. Kakšno bo vreme jutri? Kakšno bo vreme čez dva dni? Ali potrebujem dežnik? Ali bo deževalo? Pošlji sporočilo osebi Jaka: Dragi Jaka, veselim se tvojega obiska. Prosim, pridi ob dogovorjeni uri. Pote pridem na letališče. Prosim, ne zamujaj. Se vidiva kmalu. Kakšna je cena delnice podjetja Google? Kdo je Michael Jackson? Koliko je star Michael Jackson? Koliko izdanih plošč ima Michael Jackson? Kdo je izumil prvi avtomobil? Kdo je izumil raketo? Kdo je izumil mikrofon? Koliko je star Dimitrij Rupel? Kdo je bil Benito Mussolini? Kako zaigrati G-dur akord na kitari? Pokaži slike Angeline Jolie. Kakšen bo promet danes popoldne? Kakšen je promet trenutno? Kako pridem do Slovenj Gradca? Kako pridem do Gradca v Avstriji? Kje je najbližja bencinska črpalka? Kje so najbližji muzeji? Ustvari dogodek. Danes moram k frizerju. Jutri moram v studio. Pojutrišnjem imamo koncert. Pojdi na spletno stran Facebook. Obišči spletno stran Youtube. Nastavi opomnik za jutri ob štirih popoldne. Nastavi opomnik za jutri ob treh popoldne. Ustvari seznam. Kupiti moram: sadje, zelenjavo, sir, jogurt, pašteto. Opomni me na sestanek jutri ob dveh. Kdaj je moj naslednji sestanek? Kje je moj naslednji sestanek?